Pokiaľ viem, jednou zo základných náplní poslaneckého mandátu je kontrola výkonnej moci. Rada, Komisia rovnako ako aj ďalšie inštitúcie Európskej únie hospodária podľa dohodnutých pravidiel s finančnými prostriedkami občanov Európskej únie. Preto je prirodzené, že volení zástupcovia ľudu v mene daňových poplatníkov kontrolujú inštitúcie, či nakladajú s peniazmi občanov obozretne a v súlade s dohodnutými pravidlami.

Preto nerozumiem postoju Európskej rady, ktorá nám odmieta poskytnúť potrebnú súčinnosť pri posudzovaní jej rozpočtu. My sa nepýtame na to, či pán Sarkozy alebo pani Merkelová chodia do lepšej alebo horšej reštaurácie alebo či si kupujú lepšiu alebo horšiu tašku, alebo či sa obliekajú u jednej firmy alebo druhej firmy, my sa pýtame na to, ako nakladajú s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov, a na to máme plné právo a oni majú plnú povinnosť